Je suis Française mais, mes collègues viennent de le rappeler, ce n'est pas une spécificité française. Nous avons en Europe des terres viticoles historiques et certains noms sont chargés d'une évocation toute particulière, parce qu'ils sont issus d'une longue tradition riche de savoir faire. Plus particulièrement, le terme Château, pour le Bordelais, le terme Clos, pour la Bourgogne, sont connus à travers le monde entier et sont synonymes, non seulement de grands crus de qualité mais aussi, comme l'a dit Astrid Lulling à l'instant, de patrimoine et même de terroir européen. Bien sûr, on comprend que les États Unis souhaitent pouvoir utiliser ces mentions pour profiter de l'aura de ces vins qui les accompagne, de leur notoriété qui a été construite au fil des siècles par les viticulteurs. Mais, Monsieur le Commissaire, une telle autorisation serait très lourde de conséquences sans qu'il y ait des conditions identiques de réciprocité pour la production. Il y aurait là, comme cela a été dit, un risque de tromperie, une sorte de leurre pour le consommateur que nous ne pouvons pas accepter. Bien sûr, nous ne pouvons pas interdire aux Américains ou aux Chiliens d'avoir des Châteaux et des Clos mais il faut que ce soit une réalité. Donc, ne bradons pas notre héritage, notre patrimoine, revenons à la raison.